Nous devons traiter ce pays avec respect et intelligence. Le problème est qu'aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de diplomatie commerciale.

D'abord, que l'Europe n'avait pas les outils de défense commerciale suffisamment pertinents et vigoureux pour protéger l'industrie européenne compétitive des panneaux photovoltaïques.

Nous avons vu la France lâcher à cause des menaces sur le vin, et la Grèce, à cause des menaces d'investissement dans le port du Pirée.

L'Allemagne a préféré vendre ses machines outils qui produisaient les panneaux photovoltaïques chinois plutôt qu'imposer des règles antidumping.

avec la Chine et, parfois, contre la Chine. Voilà l'ordre des choses aujourd'hui, donner le statut d'économie de marché à la Chine, ce serait tuer politiquement l'Europe, ce serait revenir aux États nations qui ne pèseront rien et ce serait extrêmement contre productif du point de vue économique et social.